Pensez vous réellement, Monsieur Verhofstadt, que c'est simplement une question d'élection américaine alors que, à la convention démocrate, M. Obama vient de se targuer, justement, d'avoir mis fin à deux guerres?

Mais si la Russie est d'accord, à ce moment là, Bachar il saute tout de suite, et il n'y a pas besoin de guerre.